Hvala za besedo, gospod, podpredsednik. Spoštovani zbor! Očitno je ta, problematika v različnih državah različno urejena. Nekje je to pristojnost nacionalnih parlamentov, drugje je to pristojnost nacionalnih vlad. Očitati, Vladi Republike Slovenije, da, nima mandata, da bi o tem odločala, ni korektno. Vlada ni, neka tajna loža, ki bi jo obvladovale neznane sile nekje iz, ozadja. Vlado smo imenovali mi tukaj v Državnem zboru Republike Slovenije. Mandat je podelil državni zbor, se pravi najvišje zakonodajno telo v, državi in, tudi v procesu samega odločanja o sodelovanju v mednarodnih operacijah in misijah, Vlada sodeluje z državnim zborom. Vedno doslej je vlada pripravila gradivo in ga posredovala, matičnima odboroma, odboru za zunanjo politiko in odboru za obrambo, ter ju seznanjala z namerami o sodelovanju Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah in seveda je na koncu upoštevala tudi mnenje obeh delovnih teles državnega, zbora iz pristojnosti zunanje politike in nacionalne varnosti in obrambe. Se pravi, nekje odločajo v parlamentih, nekje odločajo v, vladah, najbrž pa se povsod posvetujejo tudi s parlamentom. Leta, dva tisoč tri se spominjamo invazije v Irak. Ameriško vojaško posredovanje v Iraku je takrat zveza zvezo Nato zelo razdelilo, saj večina evropskih držav na čelu s Francijo in Nemčijo intervencije ni podprlo. Pametna odločitev se ne ocenjuje glede na to, ali je bila sprejeta na vladi ali v parlamentu. O tem, da Francija in Nemčija nista sodelovali v intervenciji v Iraku je bilo sprejeto v primeru Nemčije v parlamentu, v primeru Francije na vladi. Se pravi, enaka odločitev v dveh različnih organih in seveda to so bile povsem legitimne odločitve in tako državi, ki imata različno urejeno pristojnost glede napotovanja svojih sil v mednarodne operacije in misijah, sta sprejeli enako odločitev. Kot rečeno, v tem trenutku, lahko rečem, da, seveda, kot sem povedal v imenu poslanske skupine Socialnih demokratov, da ne bomo, podprli tega zakona, ker pa sta tako Levica kot Slovenska demokratska stranka na Odboru za obrambo, predlagali, da se o strategiji o Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti opravi javna predstavitev mnenj, ki jo bomo imeli v državnem zboru, prav v tej dvorani, najbrž v začetku, julija, če mi bosta obe predlagateljici, seveda postavili, in poslali na Odbor za obrambo vprašanja za javno predstavitev mnenj, da bi o tej problematiki napotovanja v mednarodne operacije in v mednarodne misije, razpravljali tudi na nivoju zainteresirane strokovne javnosti, česar so namen, čemur je namenjena javna predstavitev mnenj, tako da bo priložnost za to razpravo tudi v začetku julija, v državnem zboru in potem se bomo lahko odločali tudi kako drugače. Hvala lepa.